Este de dorit ca toate elementele legislative necesare lansării serviciului să fie adoptate cât mai repede. Aceasta va permite ca serviciul să fie operațional până la sfârșitul anului și să aibă în structura sa toate cele trei surse prevăzute în Tratat. Ce nu este clar, însă, în acest moment, este modul în care se va reuși asigurarea echilibrului geografic la nivelul personalului Serviciului european pentru acțiune externă. Noile state membre, și în mod particular state membre precum România, care au aderat în ultima etapă a valului 5 de extindere, au o prezență nesemnificativă în structurile care gestionează în acest moment relațiile externe.